Manchmal habe ich das Gefühl, Sie sollten alle diese Rezepte einmal an der Kommission selbst ausprobieren, damit Sie sehen, was Sie in Europa wirklich verursachen. Ich habe nach Ihrem Wortbeitrag den Eindruck, dass die Kommission wirklich in einem Elfenbeinturm sitzt! Die Menschen in Europa die Arbeitnehmerinnen, die Geringverdiener, die Rentner zahlen tatsächlich die Zeche. Und Sie legen hier Rechtsvorschriften und Zuständigkeiten aus, wie es Ihnen gerade gefällt.

Es kann nicht sein, dass Sie einmal, wenn es für die Arbeitgeber gut ist, mir eine solche Antwort geben, und wenn Sie meinen, dass es für die andere Seite gut ist, ändern Sie einfach die Richtung.

Meine Kollegin ist eben darauf eingegangen. Sie gehen an die Mitbestimmung. Sie schwächen die Gewerkschaften. Das ist nicht der Weg aus der Krise und das wissen Sie auch!